Merci Monsieur le Président, les pactes des Nations unies pour l'immigration dégoulinent de bons sentiments pour justifier l'intensification des flux migratoires et rendre légale l'immigration clandestine que vous refusez d'empêcher, pour des raisons idéologiques ou bassement économiques, au détriment des identités, de la sécurité, et même de la pérennité des peuples européens. Arrogantes, les élites mondialistes ne cachent même plus leur objectif suicidaire, telles le Secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, déclarant qu'il faut convaincre que la migration est inévitable et que les sociétés multi ethniques, multiculturelles et multi religieuses qui se construisent sont une richesse, ou bien vous, Monsieur Avramopoulos, qui avez déclaré en décembre dernier nous devons tous être prêts à accepter l'immigration et la diversité comme nouvelle norme, c'est un impératif pour notre continent.

Les États Unis ont clairement énoncé que les politiques d'immigration ne doivent être prises que par les Américains.